Ale w ciągu kilku sekund możecie Państwo znaleźć wiele takich adresów w Polsce, gdzie osoby LGBT nie mogą wejść.

Dlatego stańcie po stronie dobra. Stańcie po stronie szacunku dla drugiego człowieka. Macie jeszcze szansę się zrehabilitować podczas tej debaty.